hádegishlé verður í lengra lagi í dag eða frá klukkan eitt til tvö og klukkan tvö í dag að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um störf skilanefnda bankanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir efnahags og viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein